Monsieur le Président, chers collègues, le budget 2011 est le premier que ce Parlement est appelé à négocier, à voter dans le cadre de ses nouvelles compétences du traité de Lisbonne. Il est le premier pour lequel nous nous abstenons de toute surenchère par rapport au volume global proposé par la Commission et nous préférons une approche à la fois réaliste et politique. Approche réaliste puisque nos États membres sont appelés à faire des efforts sans précédent d'assainissement et de réduction de leurs finances publiques. Le groupe PPE est le premier à leur demander de le faire. Diminuer les charges publiques, c'est en effet la première condition pour que nos économies gagnent en compétitivité et affrontent la compétition mondiale dans de bonnes conditions. Il n'est donc pas question pour nous de demander aux vingt sept, pour cette année budgétaire, des dépenses qui ne s'inscriraient pas dans le cadre des efforts consentis par nos concitoyens dans leur cadre national. Mais notre approche est également politique dans la mesure où nous considérons que le budget pour l'année 2011 est indissociable du contexte financier plus général des années à venir et, en particulier, de la perspective du prochain cycle financier

Nos États peuvent même faire des économies, baisser leur contribution au budget communautaire, s'ils acceptent que l'Europe change de système financier, aujourd'hui obsolète, et bénéficie de ressources propres. Un euro dépensé au niveau européen est en effet plus rentable, plus productif qu'un euro dépensé au niveau national, puisqu'un euro européen n'a pas à couvrir de déficit. Au niveau national, l'euro ne vaut plus que la moitié ou moins dans certains pays. Et au niveau national, cet euro qui n'est pas déjà amputé revient sous forme de fonds de cohésion, de développement rural ou de promotion de l'innovation. Je demande au Conseil de se pencher sérieusement sur cette nouvelle approche des finances européennes. Je remercie le commissaire Lewandowski d'avoir déjà amorcé ce débat avec nos ministres des finances. Les Européens ont le droit de savoir ce que dépensent leurs collectivités publiques, qu'elles soient locales, régionales, nationales ou européennes. Les États membres doivent être prêts à relever ce défi. Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les Ministres, vous avez entre vos mains la clé permettant de démarrer ces discussions et ces négociations pour aider l'ensemble des États européens à avancer, pour que cet euro qui est au niveau de Bruxelles puisse revenir au niveau de nos concitoyens dans les États membres beaucoup plus productif et créer des emplois nouveaux au niveau de l'Europe. Je vous en supplie, vous avez encore une chance. Et comme cadeau de Noël, vous devez nous annoncer que les fonds propres et que les ressources propres de l'Europe commencent à être discutés sérieusement et négociés sérieusement sous votre présidence.